herra forseti ég get upplýst að ég hef lesið flugdrekahlauparann þannig að ég fer í hina um leið og tækifæri gefst ég er alveg sammála háttvirtum þingmanni um að þetta er hörmulegt ástand og ég held að það sé enginn sem dregur dul á það þessi erlendi sérfræðingur sem háttvirtur þingmaður vitnaði til ég heyrði einmitt vitnað í hann í morgun og það vakti athygli mína sem hann sagði þar að það skipti nefnilega miklu máli að alþjóðasamfélagið hefði hann sagði eitthvað á þá leið

eru á ferð bíði eftir því að alþjóðasamfélagið gugni á þessu að alþjóðasamfélagið gefist upp og hverfi frá landinu vegna þess að þá geti þeir tekið völdin aftur þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að nato liðið sem er þarna og

og við verðum að vona ef við höldum okkar kúrs að þarna náist árangur tölurnar sem ég fór með áðan um fjölda skólabarna og þann árangur sem þar hefur náðst vekja alla vega vonir um að það sé á einhverjum sviðum sem árangur er að nást og við verðum bara að halda áfram og vinna að því markmiði að koma á lýðræði og virðingu fyrir mannréttindum og frelsi í þessu landi það er ekkert auðvelt verkefni og það gera sér allir grein fyrir því